herra forseti ég held áfram með að spyrja hér um hina ýmsu þætti í raforkukerfinu og þessi fyrirspurn um framleiðslu og flutningsgetu kerfisins er nátengd þeirri fyrri á þingskjali númer tvö hundruð þrjátíu og fimm eins og ég kom inn á áðan er markmið raforkulaganna að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla atvinnulíf og byggð í landinu og gæta þess að menn hafi sem jafnastan rétt á afhendingu rafmagns fljótsdalsstöð hefur nú verið tekin í gagnið og á föstudaginn verður vígsluhátíð stöðvarinnar þar með er að ljúka viðamiklum framkvæmdum sem svo sannarlega hafa haft mikil áhrif á allt mannlíf á austurlandi með því að fljótsdalsstöð bætist við í safn virkjana á íslandi koma ein sex hundruð níutíu megavött af uppsettu afli í raforkukerfið það er ljóst að hún mun skipta miklu máli í því að auka heildarafl kerfisins fyrir utan það hversu mikla raforku hún framleiðir það

af j afli auðvitað fer lunginn af þessari framleiðslu til álversins alcoa fjarðaáls á reyðarfirði en við hljótum samt að spyrja að því hversu miklu máli stöðin muni skipta fyrir heildarframleiðslu í landinu og jafnframt hvort hún muni hafa áhrif á hugsanlega uppbyggingu á norðausturlandi flutningstakmarkanir af byggðalínu eru þekktar víða um land til dæmis hefur það stundum haft þau áhrif að nauðsynlegt hefur verið að skerða ótryggða orku til notenda til dæmis af austfjörðum nú hins vegar er staðan sú að framleiðslan gengur svo vel á austurlandi að það er líklegra vegna flutningstakmarkana frá fljótsdalsstöð yfir á sultartanga að það þurfi að skerða á suðvesturlandi þannig er þetta fljótt að breytast í raforkukerfinu af því leiðir að verulegar líkur eru til þess að erfitt er að flytja mikla umframorku um þessar línur en hversu erfitt er það hvað erum við að fá út úr fljótsdalsstöð til viðbótar við það sem við þegar vissum af því tilefni vil ég spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra tveggja spurninga hver er núverandi framleiðslugeta í raforkukerfinu miðað við að fljótsdalsstöð sé í fullum rekstri í gíga vattstundir hver er flutningsgetan og hversu mikil orka er til aflögu á tengipunktum á norðausturlandi